Señora presidenta gracias, comisaria Jourová y comisario Oettinger por estar aquí, en esta hora avanzada de la noche, al filo de la medianoche. Después de horas de debatir orientaciones estratégicas, recomendaciones y la situación en países sobre los que la Unión Europea no puede legislar porque no tiene ninguna jurisdicción sobre ellos...

nada menos que la que expresa mejor la dimensión política, incluso la ambición constitucional de la Unión Europea, porque es legislación penal europea, por fin, en la protección de los intereses financieros de la Unión, en la protección del presupuesto europeo contra el fraude de escala europea. Han sido años de debate en los que agradezco enormemente la cooperación de la ponente por la Comisión CONT, la señora Gräßle. Hemos trabajado durante más de cuatro años para cumplir este objetivo del espacio de libertad, justicia y seguridad, esta Directiva que armoniza legislación europea, haciendo del fraude contra el presupuesto europeo un objetivo del Derecho penal europeo que será necesario para poner en marcha la Fiscalía Europea, prevista en el artículo 86, con la protección de los intereses financieros como primera competencia, pero cabe esperar que —en desarrollo del artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea— ampliable a otros delitos graves de escala transnacional. Pues bien, aquí tenemos efectivamente una discusión de las que merecen la pena, porque se trata de evitar que el fraude pueda someterse al forum shopping es decir, a la elección de la legislación más favorable, armonizando la legislación de respuesta penal de los Estados miembros. Y esto es lo que hace exactamente esta Directiva con respecto del fraude, la corrupción, la apropiación indebida y la malversación, estableciendo, por fin, penas mínimas, sanciones mínimas y una pena de hasta cuatro años de prisión por estos delitos —por supuesto, opcional para el juez, a decidir por el juez—. Pero el objetivo realmente importante es que el Parlamento ha entrado en diálogo con el Consejo, y este diálogo ha durado nada menos que dos años y medio, porque adoptamos la primera lectura en abril de 2014 y hemos estado discutiendo con el Consejo cuatro problemas principales... Incluir el fraude del IVA como objetivo del Derecho penal europeo, resistido por el Consejo. Por fin hemos conseguido asegurar que este recurso financiero de la Unión —porque es efectivamente un recurso presupuestario de la Unión— sea objeto de esta Directiva. El compromiso final establece que el fraude al IVA tendrá que importar efectivamente una cantidad significativa —más de 10 millones de euros— y que tendrá que tener carácter transfronterizo, es decir, involucrar al menos a dos Estados miembros de la Unión. En segundo lugar, la discusión sobre el fraude en las licitaciones públicas que tiene escala europea, y el Consejo se compromete a considerar el asunto en la aplicación futura de la Directiva. Sanciones mínimas y máximas una sanción mínima, aplicable en toda la Unión, para los delitos de fraude y los delitos conexos, con un compromiso de, al menos, hasta cuatro años de prisión, siempre que la defraudación importe, al menos, cien millones de euros. Es un objetivo necesario para proteger los intereses financieros de la Unión. Y la discusión con respecto del periodo de prescripción, que es lo que resulta siempre más heterogéneo y divergente en las legislaciones nacionales de los Estados miembros hemos establecido un plazo estándar de, al menos, cinco años a partir de la fecha del presunto delito, pero rebajable hasta tres en el caso de que se haya producido una interrupción del periodo de prescripción por la legislación nacional, de acuerdo con las consideraciones oportunas en el proceso cuando el sospechoso ha huido del país o ha debido ser extraditado antes de que se pueda continuar el proceso. Nos encontramos, por tanto, con una pieza de Derecho penal europeo. Por fin, legislación penal europea que cumple el objetivo señalado por el Tratado de Lisboa, espacio de libertad, justicia y seguridad, necesaria para que el Consejo, por fin, pueda adoptar su cooperación reforzada, poner en marcha la Fiscalía Europea, que será, sin duda ninguna, una consecución de esta legislatura tan ayuna de logros legislativos en el desarrollo del espacio de libertad, justicia y seguridad. Esta legislatura, que ha arrastrado los pies en cumplir los objetivos del Tratado de Lisboa, hoy, por fin, está marcando un gol en la verdadera puerta.